undanþágu varðandi sjávarútveg ef við gengum í evrópusambandið eða að ég teldi að sameiginleg sjávarútvegsstefna væri einhver þrándur í götu má ég upplýsa háttvirtan þingmann um að samfylkingin hefur gefið út heila bók um þetta má ég upplýsa hann um það að ég hef skrifað

erindi um þetta þegar háttvirtur þingmaður telur og vísar í þessa skýrslu að það sé ekki hægt að fá undanþágur ég skildi háttvirtan þingmann þannig þá er það þannig að ég tel að það þurfi ekki undanþágur og það er svo að aðalsamningamaður evrópusambandsins